Măsurile luate până în prezent de autoritățile turce demonstrează angajamentul lor pentru apărarea și promovarea drepturilor femeilor, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru implementarea legislației adoptate, mai ales în domenii precum violența domestică. Crearea unui serviciu specializat în cadrul biroului Procurorului general reprezintă un pas înainte în acest scop. În același timp trebuie să se acorde atenție măsurilor de informare și prevenire. În acest context, salut crearea Comisiei speciale pentru egalitate de gen în cadrul Ministerului educației. Ea dovedește conștientizarea de către guvernul turc a nevoii de a combate stereotipurile și de a produce o schimbare durabilă de mentalitate.